Señor Presidente, Señora Alta Representante, Señorías, en el tablero sirio se está jugando en estos momentos una triple partida la determinación de la influencia entre Irán y Arabia Saudí, el papel que le va a corresponder a Egipto en todo el contexto de la primavera árabe y el vacío que está dejando la campaña electoral en los Estados Unidos que quiere ser ocupado por China y Rusia. La aparente buena noticia es la adopción por unanimidad de esta Resolución en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pero aquí, señor Presidente, lo importante es que el voto de esa Resolución sea coherente con la actitud que estos países están manteniendo ante la situación creada en Siria. La vía diplomática es una vía lenta que está tardando en producir resultados y con ello El Asad está ganando tiempo para seguir reprimiendo a la población.

Por un lado, el señor El Asad sigue manteniéndose en el poder, ganando tiempo sabe que con el veto de Rusia y de China puede masacrar impunemente a la población y, por otro lado, estamos transmitiendo un mensaje a la disidencia de que no hay soluciones a corto plazo. Por lo tanto, es importante, señor Presidente, que tomemos en consideración todos estos factores es muy meritoria la acción que está llevando a cabo la Unión Europea en lo que se refiere a la ayuda humanitaria, a la movilización de los fondos a los que usted se ha referido con la señora Georgieva y a seguir amparando el despliegue de esta misión